Natürlich ist der Einsatz gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität ein notwendiges Ziel und meines Erachtens auch eine wichtige Maßnahme, die wir als Europäische Union und auch gemeinsam mit den Vereinigten Staaten als engem Partner verfolgen müssen.

Da gehen wir in die falsche Richtung immer mehr Geld auszugeben für Analysezentren, für Datenzentren, wo immer mehr unverdächtige Personen analysiert werden, während auf der anderen Seite die Mittel für Polizistinnen und Polizisten vor Ort gestrichen werden, die an verdachtsabhängigen Ermittlungen arbeiten.